Die UNO spricht von den Rohingya als der am meisten verfolgten Minderheit der Welt. Dabei ist ja die Verfolgung, Ermordung und Vertreibung von Rohingya keine Entwicklung der letzten Jahre, nur hat die Welt anscheinend bis vor kurzem nicht richtig hingesehen.

Hunderttausende mussten ihr Land verlassen, 1,5 Millionen Rohingya leben bereits im Exil, ihre Dörfer und Ortschaften wurden verwüstet, Zigtausende sind ermordet worden, und ihr Eigentum ist an Burmesen übergeben worden.

Im Gegenteil Das Militär zeigte seine Macht, mordete weiter, verwüstete weiter die Dörfer und Heimstätten der Rohingya und zwang wieder viele Hunderttausende zur Flucht. Humanitäre Hilfe für die Geflüchteten tut not in den Elendslagern, in denen sie sich befinden. Aber gleichzeitig braucht es politische Lösungen. 700 Millionen Euro Entwicklungsgelder stellt die EU seit 2014 Myanmar zur Verfügung. Diese sind an die Bedingung zu knüpfen, dass die Rohingya endlich als Staatsbürger anerkannt werden. Auch auf regionaler Ebene muss es zu politischen Lösungen kommen, denn auch die Nachbarländer wie Bangladesch sind von den Massenvertreibungen betroffen. Da braucht es jetzt den Einsatz der gesamten internationalen Gemeinschaft.